Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'olio di palma è un prodotto pericoloso che causa danni enormi. L'Europa ne è il secondo importatore mondiale, ma proprio per questo è anche in grado di dettare le regole sul mercato internazionale di questo prodotto ed esigere il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente molto più di qualunque convenzione o accordo. Forti di questa considerazione, nella commissione INTE abbiamo formulato delle raccomandazioni precise dazi doganali differenziati per premiare chi produce in modo sostenibile completa tracciabilità dell'olio di palma lungo tutta la filiera per capire chi davvero produce rispettando le regole e infine abbiamo richiesto di usare i trattati di libero scambio per promuovere norme chiare e vincolanti sullo sviluppo sostenibile, l'ambiente e i diritti umani nei paesi produttori. Questo significa mettere il commercio al servizio dei più deboli. Ringrazio la relatrice e tutta la commissione per l'ambiente, che hanno deciso di fare proprie le nostre raccomandazioni principali e di rifletterle nel testo finale che vedrà sicuramente il nostro supporto.